Aber manchmal meine ich, wir wissen gar nicht so richtig, wovon wir eigentlich reden. Ich möchte es noch einmal sagen Wir reden hier von Produkten, die uns und unseren Lebensstandard schützen, unsere Hygiene, die wir sicherlich auch brauchen, die Krankheitskeime und Parasiten bekämpfen, und auch von Produkten, die uns den Vorratsschutz sichern.

Herr Kommissar, ich bin mit Ihrer Antwort nicht ganz zufrieden, wenn Sie über ECHA sprechen.

Wir brauchen jetzt nur intelligente Ideen. Wir räumen Ihnen hier in einem phasing in eine Zeit ein.

Man kann nicht einfach nur sagen, wir haben kein Geld und wir können es nicht machen. Die Zukunft ist eine europaweite Zulassung, wenn wir dem Binnenmarkt gerecht werden wollen.